Pane předsedající, já nevím, jestli, když mluvíme o tak důležité věci jako proč tady nebyli pozvání k této otázce zástupci Rady, tedy rumunského předsednictví?